Bolesny paradoks polega na tym, że Polacy na Litwie, którzy w niektórych regionach stanowią większość obywateli, mieli lepszą sytuację przed wejściem Litwy do Unii niż teraz, kiedy kraj ten jest członkiem Unii Europejskiej. Do 14 października samorząd regionu solecznickiego ma usunąć tablice z polskimi nazwami ulic, co jest wbrew europejskim standardom i Europejskiej karcie samorządowej.

W ciągu półtora roku zlikwidowano 4 szkoły, 45 klas, a likwidacja grozi następnym 107 klasom. Na siłę zmienia się polskie nazwiska tak, aby wyglądały one jak litewskie.